Zajímavých lekcí pro současnost spojených s Marshallovým plánem je mnoho počínaje důležitostí vztahů USA Evropa přes význam evropské spolupráce. Toto gesto výjimečné solidarity, které se oběma kontinentům vyplatilo, je potřeba připomínat.